Rád bych začal vlastně i tento projev konstatováním, že dle nejnovějšího žebříčku časopisu Economist je Laos na úplném dně indexu demokracie. Je obecně známo, že dochází k častým zatčením kvůli jinému názoru, kvůli publikování příspěvku na sociálních sítích, to je i případ těchto tří osob. Mohli bychom ale vzít příklady desítek dalších osob, které jsou pronásledovány jenom za svobodu slova. Paní komisařko, já věřím, že právě tento tlak a to spojení nás všech pomůže tyto lidi z vězení dostat, jak už se to stalo v mnoha případech.